Ich begrüße es, dass die Kommission mit finanziellen Anreizen eine Lösung der Flüchtlingskrise unterstützen will.

Genauso wenig wie ich hoffe, dass wir auf österreichische Vorschläge hören, die uns von einem australischen Modell überzeugen wollen, nämlich vom Abdrängen von Booten auf das offene Meer, von Internierungslagern für Flüchtlinge auf abgelegenen Inseln und dem Freikaufen von Verantwortung durch Zahlungen an Länder mit schlechten oder gar keinen Menschenrechtsstandards. Abgesehen von der EU Rechtswidrigkeit und dem Widerspruch zur Flüchtlingskonvention ist das auch praktisch nicht umsetzbar Denn welcher europäische Marinesoldat soll denn konkret mit welchem Schiff in welchen Hoheitsgewässern dafür sorgen, dass die Schlauchboote keine europäische Insel erreichen? Ich erwarte mir von europäischen Außenministern Initiativen auf europäischer Ebene, die eine Lösung für alle Mitgliedstaaten zum Ziel haben. Aber mangels solcher europäischer Initiativen sollte Österreich genau wie alle anderen Mitgliedstaaten zumindest die Beschlüsse der Kommission und des EU Parlaments umsetzen.